Madame la Présidente, Madame la Commissaire, merci pour votre exposé, un exposé qui, me semble t il, est à l'image du travail remarquable que vous avez fait au cours de votre mandat. L'Europe a fait le choix d'un modèle alimentaire pour protéger sa population. Nos concitoyens sont prêts à verser 100 euros par an et par habitant si nous garantissons la qualité de leur alimentation. Nous avons, l'autre jour en commission, eu connaissance du rapport de l'OAV. Je dois vous dire qu'en tant que nouveau membre de cette Assemblée, j'ai éprouvé un très grand malaise en voyant la gêne de vos collaborateurs qui, manifestement, ne pouvaient pas répondre, ne voulaient pas répondre à nos questions. Devons nous avoir honte, Madame la Commissaire, d'avoir des règles strictes pour protéger nos consommateurs? Devons nous avoir honte d'imposer ces règles à ceux qui veulent nourrir nos consommateurs? Sommes nous honteux lorsque, pour vendre des avions ou des voitures, ces mêmes pays nous obligent à implanter telle ou telle usine ou nous fixent telle ou telle condition? Nos conditions d'accès au marché sont des conditions importantes parce qu'elles touchent à l'alimentation, elles touchent à la santé de nos habitants.